Eines ist ganz sicher, nämlich dass wir ganz klar die Meinungsfreiheit in unseren Staaten akzeptieren, und nicht nur akzpetieren, sondern respektieren. Das ist ein hohes Gut, das wir auf keinen Fall in Frage stellen können.